Nu ga ik uiteraard niet zo dwaas zijn om een zogenaamde blauwe kaart voor hoog opgeleiden zomaar te gaan vergelijken met de massale niet Europese immigratie van de voorbije decennia.

En die nog steeds, ondanks bijvoorbeeld de realiteit, ondanks de dramatische werkloosheidscijfers en tegen elk gezond verstand in een ideologische keuze voor massale immigratie blijft.

Ik blijf het heel moeilijk hebben met een economisch beleid dat zich op immigratie terugplooit, dat problemen blijft vragen.